forseti háttvirtur þingmaður sagði og gerði grein fyrir þeirri afstöðu sinni að það væri engin ástæða til að endurskoða þetta og þess vegna er kannski hægt að meta orð hans í því samhengi ég vil bera það til baka að ég sé að koma með mína gagnrýni vegna þess að þessi skýrsla hafi komið fram um hæfi halldórs ásgrímssonar ég hef sett mína gagnrýni fram áður og það fyrir löngu síðan og ég tel fulla ástæðu til að halda henni til haga og ekki síst vegna þessarar skýrslu sem umræðan sem kom í kjölfar hennar opinberaði ákveðna tortryggni gagnvart ríkisendurskoðun við verðum að vera menn á háttvirtu alþingi til að ræða það og hvort hægt er að breyta því með einhverjum hætti ég er þess vegna ekki að draga í land með einhverjum hætti en það virðist vera venja þessa háttvirts þingmanns að nota orðið draga í land um allar ræður sem haldnar eru á undan þeirri ræðu sem hann heldur ég held að hann ætti að finna einhvern nýjan frasa ég dreg ekki í land að neinu leyti af því sem ég hef sagt um þessi atriði ég tel að alþingi eigi að velta þessu vandlega fyrir sér með hvaða hætti eigi að velja ríkisendurskoðanda það er ekki heppilegt að hann upplifi sig í höndum valdamanna á háttvirtu alþingi